Die verheerende Wirtschafts und Finanzkrise hat viele negative Entwicklungen potenziert. Sozialversicherungssysteme sind nach wie vor unterfinanziert, Maßnahmen gegen Steuerhinterziehung sind noch unzureichend, die Arbeitslosenquote bei Jugendlichen liegt zwischen 30 und 50.

Jahrelange ungehemmte Schuldenpolitik und ein aufgeblähter öffentlicher Sektor sind die Hauptursachen der Misere, haben zu Wirtschaftsabschwung und Rekordarbeitslosigkeit geführt. Bei der Anhörung im Beschäftigungsausschuss am 9.Januar gab es neben der Kritik an der Troika aber auch deutliche Hinweise auf wirtschaftliche Gesundung in den Programmländern und Aussichten auf neue Arbeitsplätze.

Ausgaben für öffentliche Gesundheit und Bildung dürfen nicht als Kostenfaktor angesehen werden, sondern als Investition in die Zukunft. Also Die Troika ist kein Brandstifter, sondern ein Brandlöscher. Die Arbeiten müssen aber transparent werden mit den Institutionen, die für die Gemeinschaftsmethode zuständig sind, etwa die Sozialpartner oder das Europäische Parlament. Wir brauchen ein Gleichgewicht zwischen Haushaltskonsolidierung, Wirtschaftswachstum und Beschäftigung. Und wenn die Bürger spüren, dass Kürzungen von Ausgaben zu langfristig positiven Entwicklungen führen, wenn die Fristen für die Umsetzung von Reformen angemessen sind und wenn wir Folgenabschätzungen für politisches Handeln haben, dann werden sie wie das Beispiel Irland zeigen kann Entbehrungen sehr wohl mittragen. Räumen wir also den Mitgliedstaaten höchstens mehr Flexibilität ein, ändern wir aber nicht die Spielregeln und geben wir ihnen mehr Zeit, notwendige Reformen zu realisieren!